Vous nous l'avez dit, si nous souhaitons qu'elle reste un acteur essentiel sur l'échiquier international, nous devons nous en donner les moyens, aujourd'hui et demain. Si le plan de relance est un pas majeur et semble aller dans la direction de la solidarité, il est conjoncturel. Il ne doit pas cacher la faiblesse ou les limites du futur budget européen. L'Union a besoin d'un budget pluriannuel fort, ce qui implique les moyens financiers et de financer celui ci avec notamment la création de plusieurs ressources propres et, au premier rang d'entre elles, la taxe sur les transactions financières. Par ailleurs, nous devons nous arc bouter sur ce totem qui est l'état de droit, sans lequel l'Union européenne n'existerait pas. Oui, nous devons surmonter collectivement cette crise sans précédent et nous emparer de ce moment pour faire de l'Union le fer de lance d'une transformation profonde de nos sociétés vers plus de bien être pour toutes et tous, sur le plan social et environnemental.

C'est pourquoi nous exigeons de votre Commission et de votre collège non seulement de la clarté, mais de l'audace, Madame la Présidente, de l'audace pour tous et en particulier pour les plus démunis.